Chtěl bych se věnovat především otázce zpoždění plateb. To se objevuje na několika místech této zprávy. Podle mého názoru právě zpoždění čerpání nejen víceletých fondů v rámci politiky soudržnosti je oprávněně kritizováno v absolutoriu, ale zároveň je důležité říci, že i zpoždění přímých plateb nebo prostě plateb, na které mají příjemci nárok, velmi ohrožuje důvěryhodnost a kredibilitu